Kizárólag a széles sávú, nagysebességű internetbe történő beruházásokkal küszöbölhetjük ki a kétsebességes, sőt háromsebességes Európát. Mert jelenleg az az elfogadhatatlan helyzet, hogy ha 50 km távolságra utazunk bármely európai nagyvárostól Londontól, Budapesttől, Rómától vagy Madridtól a vidéki lakosság nagyon kissebességű, vagy nem létező internetvonalakon tud csak kapcsolódni. A társadalomhoz, a demokratikus intézményrendszerhez és a munkahelyekhez el kell érnünk és ezt Önök sem kérdőjelezték meg hogy minden európai lakos, éljen vidéken vagy városokban, el tudja érni a nagysebességű, széles sávú interneten az alapszolgáltatásokat és a speciális szolgáltatásokat. Ezért beruházásra, együttműködésre kényszeríteni a hálózatfejlesztő cégeket ez a feladatunk, és holnap ezt kell elérnünk közösen!